Monsieur le Président, encore une fois avec cette proposition, vous anéantissez toutes les chances d'obtenir un texte équilibré qui respecterait les intérêts des États membres et leur indépendance. L'abolition des frontières numériques est une erreur majeure dans des proportions équivalentes à l'abolition des frontières physiques. La fin du géoblocage, exigée une fois de plus, et l'exigence de localisation des données sont des mesures qui viennent encore limiter la souveraineté numérique des États membres. Les points positifs et importants du texte sont ainsi relayés au second plan, destin tragique de la plupart des textes débattus ici dans cette assemblée. Les enjeux législatifs réels sont pris en otage par des dispositions idéologiques désastreuses. Par exemple, la question de la protection des données mixtes, qui présentent un caractère à la fois personnel et non personnel, méritait d'être réellement défendue de manière pragmatique et ne méritait certainement pas d'être instrumentalisée au profit d'un projet ultralibéral, comme le fait ici le rapporteur qui manque, encore une fois, l'occasion de se montrer raisonnable.